Aber die Wege dorthin gingen weit auseinander. Und zum Teil sind wir aus verschiedenen Ansätzen heraus frontal aufeinandergestoßen. Das ist nicht vergessen. Es ist ein schwieriges Feld, den Mutterschutz europaweit auf eine gleiche Basis zu stellen und zu harmonisieren, in dem Wissen, dass die Mitgliedstaaten in diesem Bereich mit unterschiedlichen Ansätzen handeln. Herr Ratspräsident, ich bin dankbar für Ihre klaren und deutlichen Worte. Sie haben das eben noch einmal aufgezeigt. Wir haben im Europäischen Parlament eine maximale Wunschliste zusammengestellt und wundern uns jetzt darüber, dass wir keine Antwort vom Rat bekommen. Der Rat ist mit unseren Wünschen schlichtweg überfordert. Er weiß um die vielen Differenzen und die unterschiedlichen Ansätze in den Mitgliedstaaten. Nicht zuletzt war auch die Abstimmung hier im Parlament in den Schlüsselpunkten von knappen Mehrheiten getragen. Für 20 Wochen Mutterschutz haben nur 327 Abgeordnete gestimmt, 320 waren dagegen und 30 haben sich enthalten. Ähnlich waren die Abstimmungen bei der vollen Bezahlung und der Aufnahme des Vaterschaftsurlaubs.

ist. Wer alles will, bekommt am Ende nichts. Auch führen die gestellten Fragen und die jetzt angesprochene Verhandlungsbereitschaft des Parlaments nicht weiter. Zu weit gehen die Vorstellungen auseinander. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir neu anfangen und verantwortungsbewusste, realisierbare Vorschläge machen. Und wir müssen endlich anerkennen, dass eine europäische Mutterschutz Richtlinie Mindeststandards festlegt und Väterzeiten in den Elternurlaub gehören.